Demonstracje obywateli tych państw przeciw skostniałym reżimom dają jednak nadzieję na trwałe przemiany ustrojowe. Aby zapoczątkowana transformacja Tunezji przebiegała w sposób pokojowy niezbędne jest pełne wsparcie demokratycznej Europy. Przyłączając się do apelu pana przewodniczącego Buzka, również wzywam do podjęcia wszelkich działań na rzecz przeprowadzenia w pełni demokratycznych wyborów w tym kraju oraz wyłonienia rządu jedności narodowej. Popieram także wezwanie parlamentarnej delegacji do spraw stosunków z państwami Maghrebu o przeprowadzenie niezależnego śledztwa celem ustalenia odpowiedzialności rządzących Tunezją za użycie przemocy i doprowadzenie do rozlewu krwi. Współpraca i rozwój wzajemnych partnerskich relacji z Tunezją leży w interesie zarówno obywateli europejskich, jak i Tunezyjczyków.